virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um gjaldeyrismál og tollalögum með síðari breytingum mál númer sjö hundruð áttatíu og átta á þingskjali þrettán hundruð níutíu og átta frumvarpið er lagt fram samhliða nýrri áætlun um losun gjaldeyrishafta sem kynnt var í lok marsmánaðar síðastliðinn eins og kunnugt er voru gjaldeyrishöft sett á í nóvember tvö þúsund og átta í kjölfar þess að ísland varð fyrir barðinu á óvenju umfangsmikilli og harkalegri bankakreppu í október tvö þúsund og átta minnkandi tiltrú á íslenskum fjáreignum sem fylgdi í kjölfarið skapaði hættu á stórfelldu útstreymi fjármagns með afar háskalegum afleiðingum fyrir gengi krónunnar sem þegar hafði lækkað mikið útstreymi fjármagns strax og í kjölfarið hefði getað valdið enn stórfelldari gengislækkun krónunnar og meiri verðbólgu en raun varð á þar sem efnahagsreikningar heimila og fyrirtækja einkennast bæði af mikilli skuldsetningu og háu hlutfalli lána í erlendum gjaldmiðlum og verðtryggðum lánum hefði þetta getað hrundið af stað mikilli hrinu

þessa greip seðlabanki íslands til aðgerða tíunda október tvö þúsund og átta sem miðuðu að því að hefta tímabundið útflæði gjaldeyris í ljósi hinnar miklu áhættu fyrir þjóðarbúskapinn var hins vegar talið að gjaldeyrishöft þrátt fyrir að vera óheppileg væru óhjákvæmilegur þáttur aðgerða er miðuðu að því að stuðla að stöðugleika krónunnar þegar millibankamarkaður með erlendan gjaldmiðil var opnaður á ný í byrjun desember tvö þúsund og átta sem fyrr segir samþykkti ríkisstjórnin tuttugasta og fimmta meira að segja síðastliðinn nýja ályktun um afnám gjaldeyrishafta í áföngum í samræmi við tillögu seðlabanka íslands þar um sem unnin var í samráði við efnahags og viðskiptaráðuneytið fjármálaráðuneytið og fjármálaeftirlitið áætlunin er ekki tímasett heldur ræðst framvindan af þróun efnahagslegra skilyrða og árangri af einstökum þáttum og aðgerðum í áætluninni sjálfri til að ná markmiðum um afnám hafta án þess að fjármála eða gengisstöðugleika verði teflt í tvísýnu er í frumvarpinu lagt til að gjaldeyrishöft verði framlengd til ársloka tvö þúsund og fimmtán ef aðstæður leyfa verður hægt að afnema höftin fyrr það er mikilvægt að hafa í huga að tímasetningin hér er höfð í lengra lagi til þess að unnt sé að setja fram trúverðuga áætlun um afnám gjaldeyrishafta sem náð geti að vera trúverðug óháð því hvaða ákvarðanir verða teknar í peningamálum að öðru leyti á þeim tíma sem fram undan er fram til ársloka tvö þúsund og fimmtán þar sem nú er fyrirsjáanlegt að gjaldeyrishöftin muni vara lengur en ætlað var í upphafi þykir rétt að lögfesta reglur um gjaldeyrismál sem seðlabanki íslands hefur sett með samþykki efnahags og viðskiptaráðherra á grundvelli ákvæðis til bráðabirgða eins í lögum um gjaldeyrismál í frumvarpinu er því lagt til að sextán nýjum greinum greinum þrettán a þrettán p verði bætt við lögin á eftir þrettánda grein gildandi laga í greinunum er að finna þau efnisákvæði sem nú eru í reglum seðlabankans númer þrjú hundruð sjötíu tvö þúsund og tíu sem og leiðbeiningum með reglunum með minni háttar breytingum sem nánar er gerð grein fyrir í athugasemdum við einstakar greinar samkvæmt ákvæðunum eru ýmsar hömlur settar á fjármagnshreyfingar og gjaldeyrisviðskipti en gert er ráð fyrir þessi ákvæði gildi til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og fimmtán þá eru einnig lagðar til breytingar á refsiákvæðum laganna og nokkrar aðrar minni háttar breytingar sem leiða af framangreindum breytingum þá eru lagðar til breytingar á ákvæði til bráðabirgða tvö í lögum um gjaldeyrismál og ákvæði til bráðabirgða fjögur í tollalögum númer áttatíu og átta tvö þúsund og fimm þar er lagt til að framlengd verði fyrirmæli laganna um að skrá skuli viðskiptaverð vöru í erlendum gjaldmiðli á útflutningsskýrslu en miðað er við þrítugustu og fyrsta desember tvö þúsund og fimmtán rétt er að vekja athygli á því að með því

reglunum þá er einnig mikilvægt að frumvarpið fái afgreiðslu á þingi áður en sumarleyfi hefjast þar sem núverandi heimild til að setja á gjaldeyrishöft rennur út þrítugasta og fyrsta ágúst næstkomandi virðulegi forseti ég legg til að að lokinni þessari umræðu verði frumvarpinu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og skattanefndar